Deși Constituția siriană garantează, în principiu, drepturile fundamentale ale omului, cazul domnului Al Maleh se înscrie într o serie de arestări și detenții arbitrare. El nu a avut parte de un proces corect, i a fost refuzat dreptul de a se apăra și continuă să fie supus unor condiții de detenție dificile. Mă îngrijorează în mod deosebit starea de sănătate gravă a domnului Al Maleh, de aceea fac apel către autoritățile siriene să l elibereze necondiționat și să și asume un angajament ferm față de respectarea drepturilor omului. În final, aș dori să încurajez semnarea acordului de asociere de către Siria.